Ja, hvala, Me veseli, da se boste trudili, ampak vi ste minister, ki mora, ne samo truditi se, ampak tudi zagotoviti. Jaz sem pa nejeverni Tomaž, ki bom verjel takrat, ko bom videl številke v proračunu. In mi je všeč, da se strinjava, da se lahko zahvalimo doktor Zveru in pa njegovim kolegom, ki so naredili vrhunski center v Planici. Jaz se lahko tudi s tega mesta predvsem zahvalim županom, da delajo tisto, kar država na tem področju ne stori. V zadnji, v zadnjih šestih, sedmih letih vsega skupaj, od leta dva trinajst do dva osemnajst cirka deset milijonov, ki ga je država dala, je dal največ gospod Zvone Črnač. Prvi in drugi razpis energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti, koliko so občine privarčevale, ki so predvsem obnavljale športne dvorane. In tukaj tudi morda namig, spoštovani minister, da se z vašo, ministrsko kolegico dobite in morda najdete tudi v tej evropski perspektivi vsaj za sanacijo, če že ne za novogradnjo, kakšna sredstva za športno infrastrukturo. Skratka, jaz, spoštovani minister, pričakujem ali danes ali pa tekom naslednjih dni, tednov, predvsem pa mesecev, da se na ministrstvu zazrete v te številke, osemsto enainosemdeset milijonov potreb, in razmislite, kaj je na področju lokalnih skupnosti, kaj je na področju regijskih centrov in pa tudi na področju državne športne infrastrukture nujno potrebno storiti, predvsem pa - in s tem bi tudi zaključil - da boste ne samo se trudili, predvsem pa izvrševali tisto, kar vam ne samo mladi športniki, predvsem pa tudi vrhunski športniki sporočajo. Dajte nam prostor, da lahko treniramo v Sloveniji. Hvala.